Monsieur le Président, Madame von der Leyen, lors des débats de la campagne européenne, droite et gauche ont pu donner l'illusion de désaccords quant à l'orientation à donner à l'Union européenne. Mais aujourd'hui, par une conjuration d'intérêts, vous allez, mes chers collègues, élire une Commission qui s'inscrit dans la continuité de la précédente. Le jeu de chaises musicales des postes de commissaires auquel nous avons assisté ces dernières semaines n'y fera rien un bon commissaire est avant tout un homme ou une femme qui doit pouvoir rentrer sans broncher dans le moule des réglementations et des procédures dont seule Bruxelles a le secret. L'émergence, sur tout le continent, de forces politiques défendant l'intérêt des peuples et des nations auraient dû vous pousser à revoir votre copie et à rompre avec les logiques totalement obsolètes que vous allez pourtant prolonger traités de libre échange, concurrence déloyale, travail détaché, libéralisation de nos services publics, mirage d'une Europe fédérale et, bien sûr, laxisme migratoire. Autant de mots auxquels vous resterez sourds, embarqués dans une machine infernale, technocratique, sans frontières et sans âme. Peu après avoir accordé le titre de commissaire à la protection du mode de vie européen, votre courage sémantique a cédé sous la pression des socialistes pour devenir la promotion des modes de vie européens, autant d'ores et déjà le nommer parce qu'il sera un commissaire à la promotion de l'immigration. Cette Commission, j'en suis persuadé, remplira à merveille le rôle qui est le sien, celui de chape de plomb destinée à étouffer l'aspiration à la liberté et à la continuité historique des nations européennes. Le Brexit devrait être l'occasion, pour le Conseil, de remettre les traités sur la table et d'aller vers une Europe des nations plus juste, plus protectrice et surtout plus démocratique.